stuttur tími og ég virði þingmanninum það til vorkunnar þarna í lokin á sínu andsvari þegar hún kláraði ekki sína setningu varðandi það að einhver væri að banna allt mögulegt ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað

ég er sammála þingmanninum um það að frelsi skiptir máli ég er sammála þingmanninum um það að frelsið skiptir gríðarlega miklu máli en ég er þeirrar skoðunar að frelsi snúist um frelsi í félagi frelsi sem ber í sér virðingu fyrir sínum meðbræðrum og systrum og fyrir sínu samfélagi ekki frelsi frekjunnar frelsi yfirgangsins og frelsi